vous avez déclaré, Madame la Premier ministre, que le Danemark n'envisageait pas de s'impliquer dans l'intégration économique de la zone euro. Pouvez vous nous rassurer sur l'aboutissement rapide des propositions législatives sur les produits dérivés et les deux règlements qui doivent compléter la refonte du pacte de stabilité et de croissance? En effet, nous avons besoin de ces textes. Des majorités une majorité politique notamment se forment sur la taxe sur les transactions financières pourriez vous nous donner votre position politique précise sur le sujet?

C'est le Conseil qui donne mandat à la Commission pour négocier pour le compte de l'Union. C'est une compétence de l'Union, et nous, Parlement européen, avons une nouvelle compétence politique d'approbation des traités relevant du commerce. J'attire votre attention sur la nécessité de ne pas être naïfs et d'appliquer le principe de réciprocité par exemple, sur les négociations avec le Mercosur, les échanges des offres se feront à la fin de votre présidence? Soyez donc extrêmement vigilante. Enfin, sur la croissance, lorsque le Président Van Rompuy est venu nous rendre compte du dernier Conseil européen, j'ai proposé qu'il y ait un Conseil européen entier consacré à la croissance. Vous êtes membre du Conseil européen, avec une position particulière.